A regionális politika ellenőrizhetősége és hatékonysága hozzájárul ahhoz, hogy az EU állampolgárainak gazdasági, szociális helyzete biztosabbá váljon. Szavazatommal azért támogattam a helyes kormányzás e Ház által kijelölt irányát, mert én is úgy látom, a szorosabb regionális együttműködésben rejlik országaink felemelkedése. Ezért is jó, ha felhívjuk a tagállamokat a területi határon átnyúló együttműködés formáinak jobb kiaknázására. Pontosan a kiemelt, többszintű kormányzás segítheti a helyi regionális hatóságok és a magán és közszféra egymásra találását. A végrehajtásnál megfogalmazott elképzelés, hogy szakpolitikák kialakításába is be kell vonni a helyi, regionális hatóságokat, szintén támogatást érdemel. A politikába bevont szereplők nagy száma, közösségi, nemzeti, regionális és helyi szinten egyben lehetőség, de ugyanakkor bizonytalanság is. Az Unió adta keretnek kell biztosítania a kettő közti megfelelő egyensúlyt.